Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, wir haben ein ordentliches Ergebnis erreicht. Mein Dank geht an die Kollegin Angelika Niebler und die Kollegen in den Ausschüssen. Die neuen Roaming Entgelte beenden das Abkassieren bei den Verbrauchern und setzen der ungerechten Preisbildung endlich ein Ende. Ich hoffe, dass wir das alle im Sommerurlaub, wenn wir vielleicht in Griechenland sind hoffentlich können wir dann noch nach Griechenland reisen auch spüren. Ich möchte aber noch einen weiteren Punkt ansprechen, der mir besonders wichtig ist, auch gerade für meine Heimatregion, eine Region, die Grenzen hat zu den Nachbarstaaten Polen und Tschechien. Es ist wichtig, dass die Bürger, die sich in Grenzregionen aufhalten, von besonderen Kosten entlastet werden. Denn die Bürger kommen oft völlig unbewusst und unfreiwillig in teure ausländische Netze und können dann gar nichts machen und werden auch nicht davor gewarnt. Wir reden oft vom grenzenlosen Europa.

Die Anbieter müssen die Kunden vor der Zahlung von diesen hohen Kosten, von diesen unfreiwilligen Gebühren bewahren.

Dank also auch an die Kolleginnen und Kollegen, die in den Ausschüssen da zum Glück noch etwas geändert haben. Hier helfen wir dem Bürger als Endverbraucher.

Daran sollten wir auch in Zukunft arbeiten. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.